Señor Presidente, Rusia es un importante vecino de la Unión Europea, por geografía y por historia, y también un socio económico y energético muy relevante. Además, es miembro permanente del Consejo de Seguridad. Rusia es uno de los actores necesarios para una eficiente gobernanza mundial que pueda afrontar los problemas globales, y también necesitamos mayor cooperación de Rusia en cuestiones como la situación en Siria, al borde de la guerra civil, o el desafío nuclear de Irán. Pero yo creo que la Unión Europea desea una relación con Rusia que vaya más allá de estos intereses globales o regionales. Rusia es un vecino europeo, miembro del Consejo de Europa y de la OSCE. Yo creo que deseamos una relación de auténtica confianza y amistad con Rusia, basada en valores y principios comunes. Por eso, deseamos un nuevo acuerdo de asociación y por eso queremos para Rusia lo mismo que nos exigimos a nosotros mismos un régimen democrático pluralista respetuoso de las libertades civiles y políticas y un Estado de Derecho en el que la corrupción y la arbitrariedad sean excepciones. Pero el desarrollo de las elecciones legislativas de diciembre no sirvió para reforzar esa confianza. Son conocidas las irregularidades del proceso y las graves acusaciones efectuadas. A mí me gustaría que las próximas elecciones presidenciales no repitieran esas deficiencias y que Rusia pueda encaminarse por fin en una línea de claro progreso democrático y modernidad, que es lo que sus vecinos europeos deseamos.